Presiunile financiare au condus la implementarea politicilor de austeritate, subminând, astfel, accesul universal și calitatea serviciilor, cu precădere pentru persoanele vulnerabile. Doresc să atrag atenția asupra unei situații grave existente în țara mea, România, cauzată de închiderea, în urmă cu aproape 2 ani, a Centrului de Patologie Neuromusculară Dr. Radu Horia din Vâlcele, județul Covasna. Ca urmare a desfințării singurului spital de profil din țară, persoanele diagnosticate cu dizabilități neuromusculare sunt private de îngrijire medicală de specialitate.

Consider că ajustările bugetelor destinate sănătății publice nu trebuie să afecteze categoriile cele mai vulnerabile. Dimpotrivă, este important ca aceste categorii să constituie o prioritate.